virðulegi forseti háttvirtur síðasti ræðumaður

okkar séu að vísu nokkuð ólíkar og áherslumál í þessum efnum hæstvirts utanríkisráðherra geir haarde gangi í ræðu sinni orðrétt með leyfi forseta varnarsamstarf íslands og bandaríkjanna byggir á aðild ríkjanna að atlantshafsbandalaginu og

hér tel ég einmitt að umræðan hafi kannski svolítið verið villuráfandi undanfarin missiri því að mér finnst oft eins og fólk gleymi því að þegar talað er um stöðu íslands og varnir íslands þá gleymi menn því gjarnan að við erum jú fullgildir meðlimir fullgilt aðildarríki að nato og að menn horfi allt of mikið og eingöngu til bandaríkjamanna ég hef reynt að viðra skoðanir þess efnis að sé það svo að bandaríkjamenn vilji fara héðan þá sé í raun og veru ekkert við því að gera ef þeir óska eftir því að segja upp varnarsamningnum eins og manni sýnist oft að stefni í þá sé ekkert við því að gera en þá hljóti samt sem áður eftir að standa sú staðreynd að við erum aðildarríki að nato þess vegna hef ég viðrað hugmyndir þess efnis að við ættum fyrst að bandaríkjamenn

sem fullgilt ríki við þurfum ekkert að skammast okkar neitt í þessum hópi við erum hér fullvalda þjóð í miðju atlantshafi og mér finnst að við ættum kinnroðalaust að geta leitað eftir samstarfi við aðrar þjóðir í þessu varnarbandalagi því að það er skýr stefna okkar í frjálslynda flokknum að við styðjum aðild íslands að nato höfum alltaf gert og við teljum að innganga okkar í nato á sínum tíma hafi verið mikið gæfuspor fyrir okkur íslendinga einfalt mál heimurinn er hættulegur og hann var hættulegur það hefur í raun og veru ekkert breyst þó að kalda stríðinu sé lokið og við þurfum að finna okkur öryggi einhvers staðar ég tel að þó að menn tali oft hæðnislega um þessar fjórar orrustuþotur sem hafa og

og það ætti að að vera hægur leikur að kalla hingað lið tiltölulega með skömmum fyrirvara frá nágrannalöndunum ef í harðbakkann slægi tam frá evrópu skotlandi bretlandi þýskalandi noregi hugsanlega nú eða bandaríkjunum þess vegna hef ég kannski reynt að viðra að við ættum að athuga hvort ekki væri hægt að ná fram einhvers konar samningum við nágranna okkar hér austur af okkur í evrópu ísland er jú eyja í miðju norður atlantshafi og yfirráð yfir henni eða ítök á hættutímum aðstaða hlýtur að skipta miklu máli fyrir þessar þjóðir það hefur tam ekkert breyst frá því í seinni heimsstyrjöld að siglingaleiðin yfir norður atlantshaf liggur framhjá íslandi siglingaleiðin frá norður ameríku yfir til evrópu eða frá evrópu yfir til norður ameríku liggur hér framhjá íslandi þetta hefur ekkert breyst ég get ekki ímyndað mér annað en á hættutímum skipti lega íslands mjög miklu máli þessi stóra eyja sem er hérna á miðju norður atlantshafi hún hlýtur að skipta mjög miklu máli fyrir evrópuþjóðir í varnarlegu tilliti ég neita að minnsta kosti að trúa því að þetta sé öðruvísi ég trúi því ekki fyrr en ég tek á því að vina og bandalagsþjóðir okkar í nato hafi ekki áhuga á að halda uppi varnarsamstarfi við ísland í framtíðinni ég hreinlega neita að trúa því því hygg ég að hér sé í rauninni færi fyrir okkur og það þarf ekki að felast í því nein móðgun við bandaríkjamenn þó við myndum leita eftir varnarsamstarfi við aðrar evrópuþjóðir langt í frá því þessar þjóðir eru líka fullgildir meðlimir í nato alveg eins og bandaríkjamenn og íslendingar það er hins vegar þannig það má vel vera og sennilega er það svo að áherslupunktar hafa kannski að vissu leyti breyst með breyttri heimsmynd ég nefndi hérna áðan að ísland er eyja í miðju norður atlantshafi ég nefndi siglingar en við getum líka nefnt flugumferð það er gríðarlega mikil flugumferð um íslenska lofthelgi farþegaflug á milli evrópu og ameríku fer hér gegnum íslenska lofthelgi ekki satt að verulegum hluta að minnsta kosti þannig í þessu tilliti hlýtur lega landsins líka að skipta verulegu máli nú er ég ekki kannski að mæla endilega fyrir því að við höfum hér erlent herlið á hverjum tíma eins og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon sagði það er ekki víst að það sé nauðsynlegt að hér sé erlendur her á hverjum tíma en það gæti hins vegar verið hér fyrir hendi ákveðinn viðbúnaður

geymslur með birgðum jafnvel þess vegna með vopnum sem erlent herlið gæti síðan gripið til og notað ef þess þyrfti síðan gætum við íslendingar séð um reksturinn á þessum mannvirkjum við getum séð um að vakta þessar hugsanlegu birgðastöðvar séð um viðhald á þessum mannvirkjum hingað gætu síðan komið sameiginlegt herlið frá nato á m hingað til æfinga ég sé ekkert athugavert við það nákvæmlega ekki nokkurn skapaðan hlut fyrst við erum í varnarbandalagi hlýtur það að kalla á ákveðnar skyldur og það hlýtur einnig að kalla á þátttöku

staðið fyrir utan öll hernaðarbandalög þetta er að vísu falleg hugsjón en ef maður reynir að horfa raunsætt á hlutina og leggja raunsætt mat á þetta þá tel ég að þetta sé bara því miður ekki raunhæft þannig að einhvern svona lausn væri ekki athugandi að athuga þetta hvort bretar norðmenn danir þjóðverjar frakkar hafi nú ekki einhvern áhuga á einhverju svona samstarfi við getum líka þá dregið hér inn eins og á m landhelgisgæsluna mætti hugsanlega efla hana með einhverjum hætti í svona samstarfi gæti landhelgisgæslan eins og hæstvirtur utanríkisráðherra reyndar kom að hér áðan í ræðu sinni hugsanlega tekið meiri þátt í að halda hér úti viðbúnaði í sambandi við björgun hér var nefnt þyrlubjörgunarsveit áðan gæti landhelgisgæslan með einhverjum hætti séð um sjóvarnir á vegum nato á þessum hafsvæðum hér á m hafsvæðin í kringum ísland gætu hugsanlega átt samvinnu við dani hvað það varðar danir eru hér á hverju ári með stór herskip sem koma hingað til íslands til að ná í vistir og skipta um mannskap þetta eru herskip sem stunda gæslustörf við grænland gætum við hugsanlega fundið einhverjar fleti þarna með dönum í þessu efni íslenska landhelgisgæslan mætti á m hugsa sér ef við náum lendingu í erfiðum deilumálum við norðmenn á svalbarðasvæðinu einhvers konar samvinnu við norðmenn í framtíðinni varðandi eftirlit á hafsvæðunum hér norður af íslandi til dæmis umhverfis jan mayen nú eða á jan mayen hugsanlega líka á svalbarðasvæðinu hver veit það má vel vera að mönnum þyki þetta fáránlegar hugsanir í dag en þessir hlutir geta breyst mjög fljótt mér finnst alls ekkert óraunhæft að hugsa einhvern veginn á þessum nótum varpa upp svona hugmyndum um það hvort ekki sé hægt að finna einhverja svona fleti með nágrannaþjóðum og vinaþjóðum okkar sem þá um leið myndu efla okkur hér á íslandi efla okkar landhelgisgæslu til dæmis hugsanlega skapa einhver störf hér á landi hugsanlega hjálpa okkur til við að koma á fót einhvers konar viðbúnaði við erum nú þegar að reyna af veikum mætti að koma upp alls konar viðbúnaði tam varðandi hryðjuverkaógn til dæmis á keflavíkurflugvelli svo dæmi sé nefnt mjög kostnaðarsamt spyr sá sem ekki veit en mér finnst virðulegi forseti að íslensk stjórnvöld hafi alls ekki verið nægjanlega vakandi fyrir þessum möguleika það má vel vera reyndar að menn hafi hugleitt eitthvað með þessum hætti kannski reynt að kanna eitthvað bak við tjöldin ég veit það ekki en við hin sem stöndum fyrir utan þetta allt saman og horfum á þetta frá sjónarhóli venjulegra borgara við höfum ekki orðið vör við að svona þreifingar væri í gangi manni hefur sýnst sem svo að stjórnvöld einblína á bandaríkjamenn og á meðan stjórnvöld eyða öllum sínum tíma og allri sinni orku í það þá gerist í raun og veru ekkert nema það að bandaríkjamenn eru smám saman að fara héðan það hljóta allir að vera sammála um það þeir eru að fara það sem eftir er á keflavíkurflugvelli er orðið ansi dapurlegt enda þarf það svo sem ekki að koma á óvart þó bandaríkjamenn séu að draga saman seglin þetta vafasama styrjaldarævintýri þeirra í írak hlýtur að hafa kostað skildinginn og það á örugglega eftir að kosta þá skildinginn áfram þannig að það er í raun og veru ekkert óeðlilegt að þeir séu að pakka saman bæði hér og líka annars staðar til dæmis í þýskalandi þar sem þeir hafa verið að loka mjög stórum herstöðvum sem hafa verið í rekstri allt frá lokum seinni heimsstyrjaldar ég ætla svo sem ekki að hafa mál mitt mikið lengra að þessu sinni það eru fleiri þættir sem ég hefði viljað koma inn á en mér skilst virðulegi forseti að ég eigi möguleika á annarri ræðu síðar í dag þannig að í staðinn fyrir að fara út í stílbrot og fara að tala um allt aðra hluti sem mig langar líka að koma að hafréttarmál meðal annars mig langar líka að tala um utanríkisþjónustuna og reksturinn á henni að þá hygg ég að það fari betur á því að ég taki það fyrir í seinni ræðu minni